Należy zauważyć, że nasza dzisiejsza debata dotyczy tak naprawdę dwóch kwestii, które są ze sobą związane, ale jednak dwóch.

Po drugie, co się z tym wiąże, przyszłościowo dotyczy kwestii budowania nowych dochodów własnych. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ ta druga debata oczywiście wymaga innego typu decyzji i uzgodnienia pomiędzy Parlamentem i Radą, a ta pierwsza rzeczywiście wymaga czasu.

Potem budżet został jakby zamrożony czy zmniejszony i zostaliśmy poinformowani, że będzie zrekompensowany przy pomocy funduszu. W tej chwili się okazuje, że jeżeli ratyfikacja nie przebiegnie zgodnie z planem, to fundusz może być poważnie zagrożony. Chciałbym w związku z tym bardzo wyraźnie podkreślić, że skoro i pan minister, i pan komisarz mówią, że mówimy o jednym pakiecie, z czym się zgadzamy, to w tym pakiecie wszystko musi być ze sobą związane i wszystko jest od siebie zależne, co oznacza, że zgoda Parlamentu na wieloletni budżet musi być związana ze stworzeniem szansy na nowy fundusz. Bez tego funduszu budżet jest za mały i nie wystarczy na pewne działania, które przewidzieliśmy. Jeżeli pakiet, to traktujmy to pakietowo i jesteśmy gotowi do tego typu rozmowy i rozpoczęcia prac bardzo, bardzo intensywnie.